Signor Presidente, onorevoli colleghi, Commissaria Gabriel, questo regolamento ha il merito di riequilibrare i rapporti economici tra le grandi piattaforme e oltre un milione di imprese europee che operano attraverso intermediari online che spesso ne sono dipendenti. Alcuni esempi su tutti con le nuove norme avremo maggiore trasparenza sui prodotti e sui servizi offerti online, più informazioni sui parametri che determinano il posizionamento di un'offerta sulla pagina web, maggiori difese dalle modifiche unilaterali dei termini e delle condizioni dei contratti da parte delle piattaforme. Queste norme porteranno conseguenti benefici ai milioni di cittadini che sempre più spesso scelgono di comprare in rete e che potranno godere di prezzi più bassi, di una maggiore scelta e che vedranno aumentare le informazioni a loro disposizione. In questi mesi il Parlamento europeo ha dimostrato di non piegarsi davanti agli interessi dei colossi digitali, ma di tutelare le imprese europee scrivendo nuove regole in grado di tutelare maggiormente la parte contrattuale più svantaggiata.